Señora Presidenta, Señorías, quiero compartir con ustedes nuestra preocupación por la posición de la Unión Europea acerca de las estrategias económicas para combatir esa creciente incertidumbre económica mundial. Sin embargo, lejos de aprovechar estos foros para frenar la especulación a escala mundial y regularizar los paraísos fiscales, se siguen tomando decisiones que perpetúan el problema. Esa incertidumbre económica que aterra ahora a las élites mundiales es la consecuencia de las prácticas antisociales que alienta la Comisión. Efectivamente, hay una crisis de inversión mundial y quienes la sufren son los ciudadanos y las ciudadanas que ven cómo las principales potencias siguen promocionando la especulación financiera global en vez de buscar soluciones para la vida de la gente. No es tarde para que el señor Juncker y el señor Task hagan autocrítica, dejen de improvisar planes para salvar a los de siempre —no a nuevas empresas, a los de siempre— y busquen soluciones que tengan presentes a los pueblos que esperan de la Unión Europea otra cosa más allá de recortes y miseria.